Już pierwsze wypowiedzi przedstawicieli Rady i Komisji pokazują, że w podstawowej kwestii całkowicie się zgadzamy osoby z dysfunkcjami wzroku powinny mieć równie szeroki dostęp do oferty wydawnictw jak osoby widzące. Aktualne dane są jednak bardzo niepokojące średnio zaledwie 5 publikacji drukowanych dostępnych jest w formach umożliwiających osobom niedowidzącym i niewidomym zapoznanie się z ich treścią.

To pokazuje skalę problemu, z którym się mierzymy. Jedną z wielu przyczyn tego stanu rzeczy jest obawa wydawców przed łatwym wprowadzaniem do obiegu nielegalnych kopii elektronicznych formatów książek i czasopism. Pierwszym krokiem do ułatwienia dostępu do kultury osobom z wadami wzroku jest zatem utworzenie jasnych zasad wytwarzania i dystrybucji takich formatów. Cieszę się bardzo, że Komisja Europejska z inicjatywy pana komisarza Barniera już od dłuższego czasu pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

pod jej auspicjami zostało zawarte porozumienie regulujące tę kwestię na poziomie wspólnotowym.

sieć zaufanych pośredników, których zadaniem jest identyfikacja beneficjentów, transformacja utworów do bezpiecznych formatów, a także ich dystrybucja. Internet dał nam wszystkim możliwość dostępu do kultury bez narodowych czy regionalnych ograniczeń. Aby dać szansę osobom niedowidzącym na korzystanie z zalet tej globalnej cyfryzacji, wciąż niezbędny jest instrument prawny obowiązujący na poziomie międzynarodowym. Projekt traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ma zatem szanse zapoczątkować przełom w tej kwestii. Jestem przekonany, że Komisja Europejska i Rada negocjują go w sposób odpowiedzialny i właściwy. Jak jednak wiemy, specyfika negocjacji umów międzynarodowych, w których stroną jest Unia Europejska, ma to do siebie, że przepływ informacji pomiędzy instytucjami jest ograniczony, powodując bardzo często niedopowiedzenia, które w naturalny sposób rodzą obawy. Dlatego wdzięczny jestem zarówno Radzie, jak i Komisji za wyjaśnienie wątpliwości poruszanych w pytaniu członków Komisji Prawnej.